Wir werden natürlich morgen mit der Reform viele gute Dinge verabschieden.

Erstes Problem Bürokratieabbau findet nicht statt. Schlimmer noch, durch viele gut gemeinte Verbesserungsvorschläge werden wir, d.

ab morgen nach der Abstimmung ist es nicht mehr der Vorschlag des Kommissars, da ist es dann unser eigener Vorschlag. Ich bitte, das auch bei Kritik zu berücksichtigen. Wir kritisieren uns ab morgen natürlich dann auch selber.

Die Direktzahlungen sind das unternehmerische Element der europäischen Agrarpolitik. Der Landwirt erbringt durch die Landbewirtschaftung Leistungen für die Gesellschaft, die nicht vom Markt bezahlt werden.

Eine Kappung von Direktzahlungen wird diesem unternehmerischen Anspruch nicht gerecht ganz im Gegenteil, eine Kappung von Direktzahlungen führt letztendlich zu einer politischen Optimierung von Betriebsformen. Das ist Planwirtschaft, das ist Sozialismus, und deshalb lehne ich eine Kappung von Direktzahlungen grundsätzlich ab. Und wer der Meinung ist, das Land würde einer bestimmten Unterstützung bedürfen, der muss dies dann auch ehrlicherweise als Sozialpolitik definieren und dort unterbringen. Und das dritte Problem ganz kurz Die Vorschläge zur Gemeinsamen Marktordnung sind gut gemeint, aber nicht finanzierbar.